Signor Presidente, onorevoli colleghi, avrei voluto evitare di intervenire, però in questo Parlamento noi abbiamo ascoltato, per molti anni, dei giudizi assolutamente positivi sull'azione, a prescindere, della magistratura oggi invece ci troviamo di fronte a un tentativo di mettere in discussione totalmente l'azione della magistratura.